Ten eerste de informatie die gekoppeld wordt aan een blockchain, is uiteindelijk terug te leiden tot personen. Dat maakt hen kwetsbaar, niet alleen voor hackers maar ook voor multinationals als Google, Microsoft en Amazon.

Ten tweede volgens artikel 21 van de algemene verordening gegevensbescherming hebben mensen het absolute recht om vergeten te worden.